Ten eerste met een structurele hervorming van de winstbelasting.

Voortaan moeten landen weer bepalen waar bedrijven winst maken en dus ook waar ze belasting betalen.

Dat moet nu. Maar belastingpiraten als Nederland, Ierland, Luxemburg en Malta houden dat tegen en willen de belastingwedloop voortzetten, zogenaamd uit eigenbelang, maar uiteindelijk ten gunste van het grootbedrijf en zijn aandeelhouders.